A Lisszaboni Szerződés fontos változásokat hozott a bel és igazságügyi terület döntéshozatalában, ennek azonban a gyakorlatban kevéssé látjuk az eredményét. Nem látszik a Tanács elköteleződése a végrehajtásban. Ennek legvilágosabb példája a schengeni döntéshozatal kérdése volt, amelyet a Tanács kormányközi szinten próbált tartani. A tagállamok egy része másodlagos állampolgárként kezel többmillió romát, korlátozva a jogaikat. Az LMBT párok szabad mozgása, dokumentumaik elismerése is akadályokba ütközik. A horizontális antidiszkriminációs irányelv évek óta parkolópályán van a Tanácsban, pedig komolyan hozzájárulhatna a szabadságon, a biztonságon és a jogérvényesülésen alapuló térség megteremtéséhez. Az alapjogok, a jogállamiság, a demokrácia alapelveinek sérülése esetén hatékonyabb eszközökre, gyorsabb beavatkozási lehetőségekre lenne szükség, hogy az EU meg tudja őrizni hitelességét, védeni tudja az értékeit, az európai polgárokat. Sokkal komolyabb elköteleződést várunk a jövőben a tagállamoktól, a Bizottságtól pedig azt, hogy erőteljes, egyértelmű választ adjon minden olyan kísérletre, amely lebontani kívánja a közös európai értékeket. A program célja az lenne, hogy a polgárok közelebb kerüljenek Európához. Egyelőre nem ezt látjuk. Köszönöm szépen a figyelmet.